Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que rapporteur sur l'initiative phare de lutte contre la pauvreté dans le contexte actuel de pression budgétaire sur les États membres et sur l'Union, je suis convaincu qu'une relance économique de l'Europe ne peut être efficace si l'on se concentre uniquement sur la rigueur budgétaire.

Les politiques sociales ne peuvent passer au second plan elles doivent être menées parallèlement à la rigueur budgétaire. Ainsi, en plus d'assurer une vie digne aux citoyens, la réduction de la pauvreté a des conséquences économiques notables, telles que le soutien à la consommation européenne. Le sans abrisme en est, certainement, pour les individus en situation d'appauvrissement et d'exclusion sociale, un des stades les plus avancés.

devient plus difficile encore. Je soutiens donc toutes les mesures recommandées dans la question orale ainsi que la résolution, et notamment la notion d'offre de logements abordables. À cet égard, le logement social est de la compétence des États membres, qui sont libres d'organiser ce service d'intérêt général comme ils l'entendent. Cet élément issu des traités doit être rappelé afin que jamais les États membres ne soient entravés dans la lutte contre le sans abrisme par des règles sur les aides d'État. Pour toutes ces raisons, il faut soutenir cette résolution.